Signor Presidente, onorevoli colleghi, Commissario, all'interno di questo bilancio, che ci è arrivato da poco e che quindi analizzeremo poi con attenzione, ci sono dei tagli considerevoli su delle voci importanti per diversi cittadini dell'Unione europea, a partire dalla politica agricola comune si parla di un taglio del 5 Questo taglio va assolutamente ponderato e non fatto in maniera lineare, perché potrebbe colpire i piccoli agricoltori e noi non vogliamo che questo avvenga, in quanto bisogna sostenere i piccoli agricoltori e trovare dei modi per eliminare l'inefficienza e i contributi ai grandi.

7 Bisogna valutare bene come tagliare, anche qua, perché ci sono aree dell'eurozona soprattutto si parla del Sud Italia, della periferia che hanno ancora bisogno di questi aiuti per mettersi a pari livello con il resto dell'Europa e non bisogna, anche qui, avere dei tagli lineari ma ponderare bene i tagli che si fanno. Infine, sul supporto alle riforme strutturali è stato partorito questo microbilancio, lo definirei, di 25 miliardi, perché su 7 anni diviso per tutti gli Stati membri si parla di pochissime risorse, che sembrano quasi un montepremi messo a disposizione di chi applica delle riforme impopolari. Io non voglio che le riforme che devono essere premiate siano quelle riforme volte alla svalutazione salariale e volte a un'implementazione di riforme che vanno, ad esempio, verso una diminuzione delle pensioni e di tutto quello che è impopolare e che i cittadini non vogliono. Quindi non bisogna creare questi montepremi in cambio di riforme, bisogna creare degli strumenti di compensazione veri o l'Unione europea alla prossima crisi non resisterà e verrà demolita, appunto, da questa incapacità di risolvere gli shock asimmetrici e simmetrici.